Acest lucru reprezintă o dovadă clară că erorile umane nu duc doar la prăbușirea avioanelor, la accidente de circulație pe autostrăzi, soldate cu pierderea vieților omenești, ci iată, se poate întâmpla ca eroarea umană să intervină și atunci când vorbim de animale duse la abator. Chiar dacă condițiile de încărcare au fost respectate, iar autoritățile statului, în parteneriat cu ONG urile, au intervenit de îndată, în condiții dificile, doar puține animale au fost salvate din apele învolburate. Suntem obligați astfel să gândim identificarea unor măsuri care să dezvolte capacitățile de abatorizare pentru animale cât mai aproape de locul unde au crescut.